După cum am observat și în cadrul vizitei delegației oficiale a Parlamentului European la care am participat anul trecut, Islanda a investit foarte mult în educație, cercetare și dezvoltare și felicit autoritățile islandeze pentru sprijinul acordat Strategiei de la Lisabona și participarea la aceasta, inclusiv prin adoptarea unei Strategii Islanda 2020,

Consider că aderarea la Uniunea Europeană va aduce beneficii tuturor părților implicate, respectiv Islanda va câștiga stabilitate economică și monetară, iar Uniunea Europeană va deveni mai puternică în regiunea arctică și în domenii ca energia regenerabilă și schimbările climatice. Cred cu tărie că de o importanță majoră este îmbunătățirea dialogului cu societatea civilă, precum și a dialogului dintre Uniunea Europeană și Islanda.